Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Tibeter müssen meiner Meinung nach das Recht haben, so wie wir alle, in ihrer Muttersprache Tibetisch zu sprechen.